2013. Jak przegląd, to przegląd, czyli jest to nie tylko dyskusja o wydatkach, o ich sensowności, ale myślę, że także powinniśmy porozmawiać o tym, czy dochody Unii planowane do roku 2013 są dochodami do wykonania i czy są dochodami

Mamy do czynienia od dwóch lat z ważnym i istotnym spadkiem PKB w krajach Unii. Chciałbym się w związku z tym spytać pana komisarza, czy ma pan komisarz jakieś szacunki szczegółowe, czy dochody do budżetu Unii do roku 2013 mogą być niższe od tych, jakie były planowane do tej pory.